De discussie van vandaag heeft aangetoond dat er inderdaad een sterk engagement is om het verdrag toe te passen en uit te voeren, om antwoorden te geven op de uitdagingen die we zijn aangegaan om mensen met beperkingen, mannen én vrouwen, ten volle de kans te geven hun fundamentele rechten, hun mensenrechten uit te oefenen.

Ik wil u ervan verzekeren dat ik daar een zeer groot belang aan hecht en de mensen op de tribune weten dat

Ik hoop dat we ook in de toekomst even goed kunnen blijven samenwerken als in het verleden.